Señora presidenta, comisaria, las mujeres sufrimos discriminación y desigualdad en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, también en el ámbito digital y de los medios de comunicación. Por eso doy la bienvenida a estos dos informes, en los que hacemos referencia a la necesidad de impulsar políticas que mejoren la situación de la igualdad en estos dos ámbitos fundamentales. Y doy la bienvenida a la intervención de la comisaria en la que ha planteado la importancia de desbloquear la directiva de las mujeres en los consejos de administración, cuestión que es fundamental. El 8 de marzo, en España, el rostro de las mujeres desapareció de las televisiones. La voz de las mujeres no se escuchó en las radios la letra de las mujeres no apareció en los artículos de los periódicos. Las mujeres periodistas contribuyeron a que la huelga y las manifestaciones de las mujeres fueran un éxito en España. A los medios de comunicación los llamamos el cuarto poder pues ese poder también tiene que ser compartido, también tenemos que romper los techos de cristal en los ámbitos de los medios de comunicación. Necesitamos ser capaces de avanzar en sociedades más justas, más igualitarias, y los medios de comunicación tienen un papel fundamental en este sentido. Por supuesto, las mujeres deben ser las principales protagonistas.